Opinia międzynarodowa już od dłuższego czasu śledzi narastający konflikt pomiędzy Południowym Sudanem a Sudanem o bogaty w ropę naftową region przygraniczny.

W dalszym ciągu nie uregulowano kwestii wysokości opłaty za tranzyt ropy, demarkacji granic oraz statusu obywateli zamieszkujących tereny przygraniczne.

referendum w sprawie podziału Sudanu chciałbym wyrazić głęboki żal z powodu obecnej sytuacji. W tym konflikcie giną ludzie, nieraz w okrutny sposób, dokonywane są prześladowania, a dziesiątki tysięcy ludzi musiało już opuścić swoje domy i ratować się ucieczką.

uchodźców w obozach dla uchodźców przebywa ponad 150 tys.

Społeczność międzynarodowa, która obserwowała przebieg referendum i powstanie nowego państwa, powinna nieustannie zabiegać o pokojowe zakończenie aktualnego sporu, zgodnie zresztą z przyjętą tzw.

Unia Europejska, która stoi na straży takich wartości jak pokój, demokracja, prawa człowieka, musi podjąć wszelkie starania, by wprowadzić pokój faktyczny, a nie tylko ten na papierze.